Monsieur le Président, il va se passer une chose très simple pour notre Parlement européen, avec la ratification du traité de Lisbonne, c'est que nous allons avoir dix huit députés européens en plus, issus de douze États de l'Union européenne. Nous avions été prévoyants car, en mars de cette année, le Parlement européen avait demandé à tous les États d'anticiper sur ce résultat en déclarant comme mode de désignation que les élections du 7 juin seraient la base démocratique qui permettrait d'envoyer ces dix huit députés supplémentaires.

D'autres pays, qui se disent pourtant très contents comme moi même d'ailleurs du résultat du référendum irlandais et très pressés de voir mis en œuvre le traité de Lisbonne, n'ont toujours pas fait ce qui est de leur devoir et qui ne tient qu'à leur propre volonté, c'est à dire faire connaître ce mode de désignation. Pouvons nous compter sur vous, Madame la Présidente du Conseil, pour que,

C'est un objectif contraignant de la Charte des droits fondamentaux du traité de Lisbonne. Or, j'entends que, pour les deux postes supplémentaires qui restent à pourvoir, le haut représentant, vice président de la Commission, et le président du Conseil, il n'y a que des noms d'hommes qui circulent. Vous êtes un pays, la Suède, assez exemplaire sur cette question.

Il n'est pas possible que, pour les quatre grands postes de responsabilité européens, on n'entende et on n'ait que des hommes. C'est indigne du traité de Lisbonne, c'est indigne de l'Europe. Je compte sur vous pour faire respecter l'égalité entre l'homme et la femme, à ce niveau aussi.